A közbeszerzési irányelv felülvizsgálata kedvezően érinti a gazdasági szereplőket, illetve növeli a közbeszerzések átláthatóságát és hatékonyságát. A felülvizsgálat előrelépést jelent a kis és középvállalkozások számára, mivel a szerződések részekre osztása révén könnyebben hozzáférhetnek a közbeszerzési piacokhoz. Az elektronikus pályázatleadás jelentős költségmegtakarításhoz, rövidebb átfutási időhöz és kevesebb hibához vezet. Előrelépést jelent az ajánlatkérő szervek számára is, mivel az értékelés során az áron kívül figyelembe kell venni az adott termék életciklusa során fölmerülő költségeket is. Ez hosszútávon jelentős gazdasági előnyökkel jár.